Im Moment müssen wir über Entschädigungen nicht sprechen, so sagen die Airlines auch selber, aber wenn es länger gedauert hätte, wäre es erforderlich gewesen. Die Passagierrechte sind schon verschiedentlich von den anderen Kollegen angesprochen worden.

Wir haben keinen einheitlichen europäischen Luftraum, und das haben wir auch diesmal schmerzlich vermisst. Wir hätten natürlich auch mit einem einheitlichen Luftraum nicht den Vulkanausbruch verhindern können, das wissen wir alle, aber wir hätten sicherlich einen reibungslosen Abtransport der Passagiere besser hinbekommen. Nun haben wir ja schon einen FAB Koordinator eingestellt.

Auch da haben wir deutlich gemerkt, wo unsere Schwierigkeiten liegen.

Das Institut in London ist eigentlich dazu da, um bei Erdbeben Auskünfte zu geben. Es ist am Rande auch für Vulkanausbrüche zuständig.

Was machen die an anderen Messungen?